Domnule prim ministru, mă bucur că ne aflăm astăzi aici în această postură, dumneavoastră în calitate de premier al Finlandei, eu în calitate de europarlamentar al țării care deține președinția Consiliului Uniunii Europene. Vă spun acest lucru întrucât a provocat un mare scandal politic, dar mai ales mediatic, declarația dumneavoastră potrivit căreia sunteți gata să preluați președinția Consiliului Uniunii Europene direct de la Bulgaria. Sunt convinsă că ați fost indus în eroare de declarațiile Președintelui Johannis, dar, domnule prim ministru, la nivelul dumneavoastră ar fi trebui să știți că guvernul are atribuții în exercitarea președinției Consiliului Uniunii Europene în România.

Sunt convinsă ca acum, la câteva luni de la acea declarație nepotrivită, dumneavoastră v ați schimbat opinia, mai ales că în doar o lună de la preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene, România a închis deja câteva dosare importante.